Bei Ihnen ist es so, dass diese sozialistische Regierung wie ein Kartenhaus zusammenfallen würde, wenn morgen die Ataka Partei den Daumen senkt. Sie sind auf die Duldung durch Rechtsradikale angewiesen. Das werden Sie sich die nächsten Jahre vorhalten lassen müssen, sollten Sie nicht zur Vernunft kommen. Wir werden das nicht durchgehen lassen!